Ovo nije prijedlog koji kvalitetno odgovara na te izazove niti predstavlja dobar temelj za novu Komisiju jer u velikoj mjeri ne prati prioritete predstavljene u njenom najavljenom programu.